Rodiče mají a musí mít i nadále svobodnou volbu a také odpovědnost za výchovu a vzdělávání svých dětí.

Všichni jsme upozornili na riziko ohrožení chudobou, ve které žije dnes stále ještě téměř jedna třetina dětí v Evropě. Mezi ty nejohroženější patří ty, které žijí s jedním rodičem nebo dokonce bez stabilního rodinného zázemí. Přestože se podařilo snížit průměr nedokončeného středního vzdělání, stále více než 10 dětí nedokončí vzdělání a jsou ohroženy životním neúspěchem. Úloha rodičů i prarodičů je nezpochybnitelná. Stejně jako je nezpochybnitelná kompetence členských států v rodinné a vzdělávací politice.

Společnost Evropy stárne a bude stárnout, pokud si neuvědomíme, že dítě je investicí. Proto bychom měli zde z EP vyzdvihnout rodičovskou péči o děti jako tu nejdůležitější lidskou práci, které si vážíme, a musíme ji také finančně ocenit. Apeluji na Komisi i na členské státy. Vytvořme rodičům podmínky, aby mohli a chtěli mít a vychovávat děti. Je to ta nejlepší investice do naší budoucnosti.